Hvala lepa. Hvala lepa za odgovore, državni sekretarki. Sem vesela, no, da da govorimo o, bom začela od odzadaj -, da govorimo o isti stranki praktično, ki dejansko, se je pritožila, in smo to dobili vas, da ste vi to dobili. Jaz sem prepričana, da bom tudi poskušala osebno stopiti z njimi v stik, da vidim, vendarle, kaj je težava, ker si ne oziroma si lahko predstavljam, kaj pomeni za eno družino izpad takega otroškega dodatka. Rekli ste, da, se v bistvu ne beležite zaostankov vlog, da da v bistvu čakate na dopolnitev s strani strank. Zdaj jaz bom rekla kot uporabnica, tudi, bom rekla, centra za socialno delo, kjer lahko vlagam vloge, bom rekla, da, redko jaz ne poznam centra za socialno delo, ki bi čakal na dopolnitev s strani, strank. Praktično ti ne vzamejo, tudi če prineseš za celo družino štipendijo en mesec predhodno vlogo, ne, ampak zato ne vem, ne verjamem, skoraj, da bi čakal na centrih za socialno delo na dopolnitev, strank, ker enostavno taka vloga ni rešena in moraš vas postopek ponovno, seveda opraviti. In tukaj se dejansko zatakne - prav ste ocenila -, problemi so vedno septembra, v začetku šolskega leta, v začetku, leta, ko grejo otroci v največjem številu nazaj v vrtce in tako naprej. Ampak prejšnja ministrica je predvidela ukrep, ki smo ga ali pa ki ste ga v tem mandatu, v teh mesecih ukinili, to pa je izračun, informativni izračun, ukinil se je. Ravno zaradi tega, da centri za socialno delo ne bi bili tako obremenjeni, je bil predviden informativni izračun, s sklopu vseh sprememb centrov za socialno delo, ki pa se ni zgodil. pa še nekaj, no, da grem hitro, vidim, da mi čas teče. glede, ste zelo podrobno dali, kaj lahko neka samska ženska, dobi. vendar pri varstvenem dodatku vse ni ...